Wie die Probleme zu bekämpfen sind, haben wir heute vielfach aufgezählt. Ich möchte aber auch auf einen Punkt heute noch den Fokus richten, nämlich auf den Zugang zum Gesundheitssystem. Wir wissen, dass mit Obdachlosigkeit sehr häufig auch Krankheit verbunden ist, und oft wissen wir nicht, was die Ursache war Ist die Obdachlosigkeit die Ursache der Krankheit oder die Krankheit die Ursache der Obdachlosigkeit? Unsere europäischen Systeme machen es Menschen, die obdachlos sind, heute häufig schwer, diese Gesundheitsversorgung in Anspruch zu nehmen, sei es, weil sie den Versicherungsschutz verloren haben, sei es, weil sie große Schwellenängste haben, ein Krankenhaus, eine Arztpraxis zu betreten, sei es wegen des nicht immer sehr warmen

Das heißt, wir brauchen in dieser Strategie ganz dringend auch Überlegungen, wie das Gesundheitssystem zu den Obdachlosen kommt, wenn die Obdachlosen nicht ins Gesundheitssystem kommen.